Con todo, parece que en estos momentos discutimos si, por ejemplo, las titulizaciones deben tener unos requerimientos más suaves esperamos para el año que viene una revisión de la CRR, en la que se dictaminan todos los requerimientos de capital y vemos cómo la evolución del debate de Basilea acompaña todo este discurso, teniendo en cuenta hasta qué punto debemos elevar la seguridad, hasta qué punto debemos mejorar la financiación. He de recordar que uno de los objetivos de la Comisión y de este Parlamento es impulsar la financiación no bancaria, la Capital Markets Union que debería ayudar también a mejorar la financiación de las pymes.

Los Estados Unidos lo han hecho, y yo creo que Europa debe avanzar en la eliminación de las agencias de rating en los cálculos de los requerimientos de capital, como anuncian las propias conclusiones del Comité de Basilea. Y también me atrevo a introducir un debate que está pendiente en Basilea —y que espero que en Europa esperemos a que Basilea tome alguna determinación—, y que no es otro que la discusión sobre los requerimientos de capital de la deuda soberana.